Predsedujoča, hvala za besedo. Spoštovani kolegice, spoštovani kolegi! Ko sem malo prej poslušal stališče poslanske skupine socialdemokratske stranke sem pravzaprav doživel nekakšen déjà vu, ki me je spomnil na vse pretekle procese, ki so se dogajali okoli te stranke. Namreč pri vseh zadevah okrog stranke se ni nikoli odločalo vsebinsko, pač pa samo o procesu, torej o procesnih napakah in o tem - ne pa o tem, kdo je za kaj kriv ali pa ni kriv, ne. In zadeve so padale. Torej zaradi procesnih napak in ne zaradi tega, da bi se konkretno odločali o zadevi. In čas bi bil, da se to tudi enkrat zgodi. Čiste in neoporečne volitve in seveda vsi dogodki, povezani v zvezi s tem in okrog teh stvari - so pravzaprav temelj neke zdrave demokracije. In če se pojavijo indici - ali, če želite, razlog za sum, da nekaj ni šlo tako, kot bi moralo iti - je prav, da se zadeve razčistijo. In pravzaprav je tudi to naloga te preiskovalne komisije. Okoliščine in dogodki, ki naj bi se zgodili v zvezi suma vplivanja na domnevno pranje denarja v NKBM s strani tujih državljanov, suma nezakonitega financiranja politične stranke SDS, suma nezakonitega financiranja volilne kampanje te stranke pravzaprav terjajo od nas aktivnosti, da se bo v zvezi s tem ugotovilo dejansko stanje, politična odgovornost in pa, da se preprečijo morebitne mahinacije tudi za naprej, tako da se bo seveda, če se bo pokazala potreba, spremenila tudi zakonodaja. Torej namen je razčistiti vse dvome, ki so se pojavili v zvezi s tem, in tako kot je rekel predhodni, če je bilo vse v redu, gremo naprej. Zdaj, zakaj je pomembno, da tako fizične osebe kot razni organi in telesa, ki izvajajo neka javna pooblastila, imajo ničelno toleranco do kršitve predpisov? Seveda zato, ker v nasprotnem primeru se pojavi dvom v tako telo in se s tem izgubi tako kredibilnost kot tudi ugled in zaupanje. In če potegnem to na osebno raven, lahko povem za naslednje, čeprav sem se šolal in v mladosti živel v nekem drugem sistemu, sem bil poleg opozoril svojih staršev ves čas šolanja v režimskem sistemu, deležen pogostih opozoril o tem, da se osebe, ki izvajajo neka javna pooblastila, ne smejo zadolževati, zlasti ne prekomerno ali sprejemati denarja od vseh ustanov, ki niso registrirani za takšne dejavnosti ali od tujcev, neznanih oseb. Kajti zlahka kasneje pridejo v položaj, ko bi zoper tako osebo bilo potrebno ukrepati, a zaradi preteklih uslug to ne zmorejo storiti. Ljudje smo pač naravnani tako, da če kdo nam naredi neko uslugo, do njega zaradi tega čutimo neko empatijo in ne zmoremo več prav racionalno razmišljati o morebitnih nezakonitih dejanjih takega, tako uslugo nam storil. Seveda pa tisti, ki je naredil uslugo drugemu, nekako pričakuje njegovo lojalnost do njega in pa neke posebne, morda posebne bonitete tudi v bodočnosti. Zato bi bilo potrebno po zaključku dela komisije temeljito premisliti tudi o bodočem financiranju in načinu financiranja političnih strank. Če se izrazim slikovito, različna, zlasti sumljiva in nezakonito financiranje volilne kampanje postavlja posamezne stranke v boljši ali slabši položaj, glede na vsoto denarja, ki ga neka stranka pač ima. Torej, če bi vsi tekli na sto metrov, ne, bi ugotovili, da nekdo bo štartal na petdesetih metrih, drugi bo na sto petdesetih metrih štartal, tretji pa morda že na cilju, pa tega niti ne vemo. In tudi to naj bi ta preiskovalna komisija preiskala in pokazala na potrebo po spremembi zakonodaje, ki bi tudi v bodoče preprečevala morebitno nezakonito financiranje katerekoli politične stranke. Hvala lepa.